Populația mondială a depășit deja pragul de șapte miliarde de ființe umane, iar nevoile alimentare ar urma să crească cu 70 până în anul 2050. Această creștere a cererii alimentare ar însemna o creștere cu 19 a apei utilizate în sectorul agricol, care reprezintă deja 70 din consumul global de apă. Propunerea de rezoluție aflată în dezbatere reține, în mod foarte corect, faptul că noile progrese tehnologice ar permite o creștere a eficienței în domeniul apei și încurajează utilizarea în agricultură a noilor tehnologii, echipamente și utilaje legate de folosirea apei. Aș dori să atrag atenția asupra beneficiilor în această privință pe care le ar aduce utilizarea pe o scară mai largă a plantelor transgenice care, în același timp, sunt mai eficiente în privința costurilor și îi pot ajuta pe fermieri să aibă grijă de mediul înconjurător, inclusiv prin economisirea de apă.